Karima Delli kolléganőnk saját kezdeményezésű jelentésének munkálataival már az előkészítő jellegű közmeghallgatások megszervezésével alapos tájékoztatót nyújtott mindannyiunknak. Hiánypótló szerepet tölt be ez a dokumentum, kitér minden részletében a kérdésre, talán túlságosan is részletesen, ezért kerülhettek bele olyan kérdések is, mint az adó kérdése, amelyet nem igazán tudunk támogatni, hiszen tagállami hatáskör. A jelentés aktualitását és fontosságát a jelenlegi többszörösen összetett válsághelyzet is aláhúzza, hiszen az egészséges lakás, lakhatás az egészséges élet feltétele. Az Egészségügyi Világszervezet statisztikái szerint a nem megfelelő lakáskörülmények évente mintegy százezer ember halálát okozzák. A szociális lakások tekintetében a tagállamok között óriási különbségek észlelhetők. Csak sajnálni tudjuk, hogy ez egy egyéni kezdeményezésű jelentés.